Wir werden nach jetziger Lage, wenn wir an den Vorlagen nichts ändern, dort ein Fördergefälle von 25 bis 30 haben.

Diese Regionen werden dann ausbluten.

sind, die Europa heute tragen.

Deswegen dürfen wir ihnen nicht noch zusätzliche Lasten auferlegen durch größere Förderunterschiede. Ich bitte den Kommissar, das zu berücksichtigen.